Inițiativa O Uniune a inovării promovează o politică europeană strategică, orientată spre întreprinderi. O atenție deosebită trebuie să fie acordată obiectivelor stabilite în strategia Europa 2020. Inovația trebuie să fie ghidată de interesul public, îmbunătățirea calității vieții și promovarea bunăstării sociale. Astfel, globalizarea și cercetarea sunt factori cheie ai competitivității externe și ai creșterii economice. Li se adaugă angajamentul activ al IMM urilor și implicarea cetățenilor europeni. Comisia ar trebui să se concentreze asupra tehnologiilor care stau la baza sistemelor mai inteligente și durabile. Toate strategiile legate de adaptarea UE la condițiile post criză trebuie să vizeze crearea de locuri de muncă sustenabile.